Madame la Présidente, Madame la Commissaire, depuis de longs mois, la Commission est restée bien silencieuse. Alors que depuis quelques jours, l'affaire de l'acier défraie la chronique, cette affaire ne concerne pas que l'Espagne, elle concerne toute l'Europe à travers les olives espagnoles. Oui, comme cela a été dit, c'est une attaque contre la politique agricole commune, c'est une attaque contre les efforts que nous avons demandés depuis plusieurs décennies aux agriculteurs européens pour se plier à des contraintes internationales.

L'Europe semble prête à livrer telle ou telle part de son agriculture dans les accords internationaux et nous sommes silencieux pour la défendre, lorsque nous sommes attaqués dans l'un de nos outils essentiels. Madame la Commissaire, nos concitoyens nous demandent une Europe qui les protège. Une Europe qui les protège, c'est une Europe qui s'exprime en temps et en heure, c'est une Europe qui agit immédiatement et pas un an après, c'est une Europe qui est capable de faire preuve de tactique face à l'adversaire.